Slažete li se sa mnom da osim u zemljama članicama i Europska unija, Europska komisija, ovaj Parlament moraju donijeti svoje akte, svoju zakonsku regulativu kada govorimo o zabrani nacističkih i fašističkih simbola i slogana? Dakle, ne samo zemlje članice, nego i mi na europskoj razini?